Monsieur le Président, Madame la Commissaire, on mesure toute la faillite de la politique irresponsable de l'Union européenne concernant l'Ukraine. Le rapport de l'accord lui même cite le maintien au pouvoir des oligarques et la persistance d'une corruption endémique dans les institutions de l'État. Le pouvoir mis en place sous l'influence de Bruxelles, je le rappelle, révèle chaque jour son échec.

L'Ukraine est devenue le pays le plus pauvre de l'ensemble du continent européen. Pire, le rapport ignore les méfaits des milices néonazies à la solde du gouvernement, qui perpètrent en toute impunité attentats et assassinats.